Je m'interroge sur l'avenir du PEAD. Comment imaginer qu'à partir de 2014, on coupe les vivres à quelque 13 millions d'Européens dans le besoin? Et d'ailleurs combien seront ils à ce moment là? Les solutions existent, nous les connaissons. Alors, appelons le Conseil à prendre ses responsabilités pour pérenniser ce fonds lors du prochain cadre financier pluriannuel. Si ce n'était pas le cas, nous aurions à assumer un terrible effet boomerang qui, à n'en pas douter, serait dramatique.